Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Vielen Dank erst einmal für die insgesamt gute Zusammenarbeit bei diesem Bericht.

Im Bereich der Marktstrukturen wird es mehr Transparenz geben, wird es im Rahmen der MiFID umfassendere Transparenz gerade im Bereich des Derivatehandels geben.

Und auch bei den Themen, die große öffentliche Kritik hervorgerufen haben, zeigt der Bericht in die richtige Richtung. Im Bereich der Waren und Nahrungsmittelspekulation ist er jetzt nach großen und schwierigen Debatten das muss man auch sagen sehr viel stärker als die Beschlüsse der Kommission, weil Positionslimits jetzt als bindend festgeschrieben werden. Wir brauchen in diesem Bereich allerdings noch weitere Änderungen, um auch noch Lücken zu schließen. Ich hoffe hier auch noch auf Ergänzungen durch die Plenarabstimmung und schließlich dann auch im Trilog. Es ist erfreulich, dass Herr Barnier dem weitergehenden Vorschlag des Parlaments jetzt schon seine Unterstützung signalisiert hat. Wo der Bericht allerdings Schwächen hat, das ist im Bereich des Konsumentenschutzes. Wir haben jetzt zwar die Möglichkeit, Produkte zu verbieten das ist ein Fortschritt wir haben aber nach wie vor keine Änderungen im Bereich der provisionsgetriebenen Beratung. Nach wie vor ist der Vertrieb von Finanzprodukten nicht vor allem an den Interessen der Kundinnen und Kunden orientiert, sondern stark davon dominiert, für welches Produkt es am meisten Provisionen gibt. Gerade auch in Deutschland, aber auch überall sonst in der EU haben Konsumentinnen und Konsumenten viel Geld verloren. Denken Sie an die offenen Immobilienfonds. Für die Bürgerinnen und Bürger etwa in Frankreich, in Italien, in Spanien oder in Deutschland wird sich auch nach unserem Kompromiss leider nicht sehr viel ändern. Das Grundprinzip wird weiter Provisionsorientierung sein. Hier auf Subsidiarität zu verweisen, ist ein bisschen einfach.